frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö með síðari breytingu nefndin fékk ýmsa gesti á sinn fund

og að breytingin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu á fundum nefndarinnar kom fram að það er mikill fjöldi óskoðaðra bifreiða í landinu tíu prósent af heildarfjölda ökutækja í landinu eða tuttugu og fimm þúsund bílar alls um og það hefur auðvitað skort úrræði til þess að fylgja því eftir að eigendur ökutækja sinni lögboðinni skyldu sinni um að færa ökutæki til skoðunar við í nefndinni teljum að með breytingunum sem lagðar eru til verði eftirlit lögreglu með óskoðuðum ökutækjum í umferð mun skilvirkara og að það verði til að auka öryggi vegfarenda í umferðinni við leggjum hins vegar til nokkrar breytingar á frumvarpinu sem eru til einföldunar og til þess fallnar að gera greinar þess skýrari þannig leggjum við til að tilgreint verði að með skoðun ökutækis sé bæði átt við almenna skoðun og endurskoðun ég ætla svo sem ekki að telja upp hvaða liðir það eru sem breytast við það en við leggjum einnig til nokkrar efnisbreytingar á frumvarpinu sem varða lögveð í þriðju málsgrein fyrstu grein en fyrir nefndinni kom fram ábending um að ekki væri rétt að lögveð félli niður við eigendaskipti þar sem nýr eigandi hlyti að kynna sér hvort skoðun hefði farið fram og hvort gjald hefði verið lagt á en þær upplýsingar liggja fyrir í ökutækjaskrá með sama hætti og upplýsingar um stöðu bifreiðaskatta það má kannski segja að stærst af þessu sé breytingin sem nefndin leggur til er að gildistöku frumvarpsins verði flýtt og miðist við fyrsta október tvö þúsund og átta í stað fyrsta janúar tvö þúsund og níu en leggjum hins vegar áherslu að þær breytingar sem frumvarpið felur í sér að þær verði kynntar mjög rækilega